De crisis, collega's, toont aan dat er nood is aan opwaardering van het Europese buitenlandbeleid, aan een opwaardering van het veiligheids en defensiebeleid.

En dus leidt hij de aandacht daarvoor in eigen land af door een invasie in het buitenland.

En het gaat van kwaad naar erger. In de Krim verdwijnen journalisten en activisten, worden burgers in de aanloop naar het zogenaamde referendum onder druk gezet, worden Krimtartaren bedreigd.

We steunen de maatregelen van de Raad en de Commissie. De beste maatregel die we kunnen nemen, is investeren in het succes van de Oekraïense democratische omwenteling. In het consolideren van de pro Europese stemming.